Señor Presidente, agradezco, señora Mogherini, el documento que hoy nos presenta, particularmente importante dado el mundo complejo en el que vivimos. Es un mundo global e interdependiente, en el que a los europeos nada nos es ajeno, y por eso necesitamos una política exterior común, cohesionada, coherente, eficaz. Estoy convencido de que juntos somos mucho más fuertes que por separado. En estos días en los que muchos nos preguntamos por las políticas en las que se necesita una mejor Europa, quiero recordar que, de acuerdo con encuestas recientes, la política exterior es un área en la que mayoritariamente todos los ciudadanos europeos coinciden en que la Unión debe tener un papel más activo. Es llamativo esto, pero es así. Y, para esto, lo que hace falta primero es voluntad política —como ya se ha dicho—, también utilizar adecuadamente los recursos e instrumentos de que disponemos y esa visión estratégica y, afortunadamente, con su documento nos será más fácil perfilar esa estrategia. Tras el brexit yo creo que no es el momento de estar parados, en modo alguno. Es más, yo creo que puede ser más sencillo avanzar en algunos elementos bloqueados hasta la fecha y poner en marcha mecanismos ya contemplados en los Tratados.

en la llamada cooperación estructurada permanente. Si queremos ser un actor global, eficaz, pues...,

soft power es importante, pero no llega, como aquí se ha dicho esta tarde repetidamente. Es un mundo muy complejo y las amenazas en materia de seguridad y defensa fortísimas. Yo creo que el papel de la Unión Europea como actor global no se corresponde con su peso económico.

Estamos en momentos de incertidumbre y la Unión Europea debe contribuir con nuestros socios, en el marco de las Naciones Unidas, a generar estabilidad y a defender ciertamente los intereses de nuestros ciudadanos.